Powinniśmy mówić o reformie sądownictwa przed innymi reformami we wszystkich krajach, w których obserwujemy nieprzestrzeganie praw człowieka.

na Białorusi, trzeba podejmować decyzje dotyczące Afryki Północnej. Tutaj potrzeba trochę więcej dynamiki, trochę mniej biurokracji, powinniśmy o tym powiedzieć.